Ich glaube, eines zeigt uns die Entwicklung in Mazedonien ganz besonders deutlich Man braucht mutige Politiker, und man braucht eine mutige Regierung.

Führung wurde gebraucht in diesem Land, und Führung hat es gegeben. Ich wünschte, der Europäische Rat würde zu ähnlicher Qualität aufsteigen.